Solicităm statelor membre să acorde un sprijin mai mare transportului feroviar, inclusiv prin alocarea resurselor financiare necesare întreținerii și modernizării infrastructurii de cale ferată și a materialului rulant.

Deschiderea piețelor în domeniul transportului feroviar nu trebuie însă să se facă în detrimentul calității serviciilor de transport feroviar. Siguranța transportului feroviar și respectarea drepturilor pasagerilor sunt esențiale pentru ca acesta să dobândească o cotă mai mare de piață în totalul transportului terestru. Pentru respectarea acestui deziderat, resursele umane sunt esențiale și, de aceea, solicit Comisiei ca, la următoarea revizuire a pachetului feroviar, să aibă în vedere includerea unor clauze sociale care să asigure standarde europene solide pentru condițiile de lucru, astfel încât schemele de securitate socială, în vigoare la nivel național în statele membre, să fie implementate de către toți operatorii și administratorii de infrastructură din sectorul feroviar.